Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, les priorités définies par la commission de l'emploi et des affaires sociales partent d'un constat alarmant la crise économique, financière et sociale continue de sévir.

Dans sa résolution pour la mise en œuvre des lignes directrices pour la politique de l'emploi des États membres, le Parlement européen avait demandé au Conseil européen de ne pas considérer l'emploi comme une question secondaire lors de l'examen de la recommandation de la Commission sur l'examen annuel de croissance pour faire de l'assainissement budgétaire la seule priorité sur la période